Sobre los datos, el comisario que tenemos en estos momentos tiene además una abrumadora experiencia y, además, en el debate anterior ha hablado ampliamente sobre este asunto. Vamos a tener una estrategia europea sobre los datos y ahí vamos a poder debatirlo. Yo me he referido a dos porque me parecen esenciales. Una ya está en marcha, que es el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas para el desarrollo de fibra y de redes 5G. Y la otra es absolutamente esencial ¿Qué puede hacer la Unión Europea para que la capacitación, la formación digital sea una realidad y no estemos detrás en muchos casos?